Herr Präsident! Ich werde meine Stimme stets dann erheben, wenn es zu ungerechten Diskriminierungen kommt. Deshalb kann ich es nicht akzeptieren, dass die österreichische Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen einen Mann eingestellt hat, der Bilder von Adolf Hitler mit dem Wunsch, alle Juden töten zu wollen, auf Facebook gepostet hat, und das mit der Begründung, dass es sich hierbei nicht um antisemitische Hetze, sondern um legitime Kritik an Israel handele. Als Kärntner Slowenin sind mir das Gefühl von Diskriminierung sowie offene Ablehnung und auch Hass nicht unbekannt. Deshalb habe ich es mir zum Ziel gesetzt, als Mensch und als Politikerin meine Stimme den Schwächeren unserer Gesellschaft zu leihen. 2008 hat die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Richtlinie präsentiert, die Diskriminierungen aufgrund des Alters, Behinderung, der sexuellen Orientierung und des Glaubens adressieren sollte.

Die Realität zeigt jedoch, dass diese Pattstellung hinter uns zu lassen ist und Gesetze zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden müssen, die zeigen, wie wichtig die Grundrechte sind.